Herr Präsident! Lassen Sie mich eine Vorbemerkung machen Ich habe eine Erfahrung gemacht hier im Europäischen Parlament Wenn man etwas durchsetzen möchte, auch wenn man in einer Minderheit ist, dann kann man es tun. Es gibt aber zwei Grundvoraussetzungen. Erstens Man muss arbeiten wollen und sehr viel arbeiten, und das ist offensichtlich nicht jedermanns Sache. Und man muss anwesend sein bei den Diskussionen, sonst kann man diese Anliegen nicht berücksichtigen. So ist das nun mal in einem Parlament!

Ich bedanke mich auch bei Herrn Panzeri, der für unsere Fraktion im Bereich Konzessionsrecht auch außerordentlich gute Arbeit geleistet hat. Wir können stolz sein auf das, was wir erreicht haben als Parlament, weil wir einiges an Verbesserungen am Text der Europäischen Kommission durchgesetzt haben.

und der Ausgabe der Steuergelder der Bürger und Bürgerinnen auch die Qualität sowohl der Produkte und Dienstleistungen als auch der Arbeit, die geleistet wird, berücksichtigt werden muss. Eine ganz wichtige Sache und dies nicht nur für die Generalunternehmer, die den Auftrag erhalten, sondern auch für die Subunternehmer dass da eine Haftungspflicht mit eingebaut worden ist.

Lassen Sie mich noch zur Konzessionsrichtlinie kommen und mich da auch bei Kommissar Barnier dafür bedanken, dass er sich doch noch überwunden hat, am Ende der Diskussion dafür zu sorgen, dass die Wasserversorgung aus dem Wirkungskreis der Richtlinie herausgenommen worden ist, und damit auch einem großen Verlangen von mehr als 1,8 Mio.